Europol wspiera policję państw członkowskich poprzez wymianę informacji, działalność analityczną i szkolenia. Celem poprawy efektywności działania i wzajemnej współpracy należy ułatwić funkcjonariuszom budowanie sieci wymiany informacji. Wykorzystanie nowych instrumentów przetwarzania danych dodatkowo umożliwi ich skuteczniejszą analizę.

Walki z Cyberprzestępczością, co przełoży się na wzrost bezpieczeństwa obywateli Unii. Poprzez wykorzystanie sprawdzonych praktyk i poprawę przepływu informacji instytucje te będą realnym zapleczem dla funkcjonariuszy policji państw Wspólnoty.